Hallottuk, a litván elnökség egyik célkitűzése az Európai Unió hitelességének megerősítése. A hitelességre az uniós energiapolitika terén különösen nagy szükség van, hiszen az állampolgárok egyenlőre keveset érzékelnek a közös energiapolitika nyújtotta előnyökből. Az új tagállamok energiapiacait például továbbra is a hiányos infrastruktúrák és az uniós átlagnál magasabb energiaárak jellemzik. A balti államok helyzete egyébként például Magyarországhoz hasonlóan még az átlagosnál is kiszolgáltatottabb, hiszen egyetlen energiaexportőrtől függenek az infrastrukturális összeköttetések hiányából adódóan. Az egységes piac létrejöttéhez most nem további uniós szintű jogszabályokra van szükség, hiszen a második és a harmadik energiacsomag megfelelő alapot teremt a közös energiapiac megteremtéséhez. Amire most szükség van az az, hogy a tagállamok átültessék a gyakorlatba az általuk is jóváhagyott uniós szabályokat. Ha úgy tetszik tehát, a Tanácson a sor. Az uniós energiapolitika szempontjából különösen örvendetes, hogy Litvánia veszi át az elnökségi stafétabotot. A litvánok tudják, hogy a közös energiapolitika nem csak alacsonyabb árakat jelent, hanem a függetlenség záloga is. Ezért biztos vagyok abban, hogy az elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a tagállamok mihamarább megvalósítsák az egységes energiapiacot és jobban összehangolják energia külpolitikájukat is.

Európa energiaellátásának biztonsága csak az egységes piac és az összehangolt uniós fellépés révén szavatolható. Az Unió kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében azonban még további erőfeszítésekre van szükség, amihez sok sikert kívánok a litván elnökségnek és személyesen elnök asszonynak is.